Ar putea să pară ciudat faptul că avem o a doua dezbatere de urgență despre Birmania în ultimele două luni, într o perioadă în care eforturile guvernului din această țară de a restaura libertățile civile sunt recunoscute la nivel internațional. Scopul rezoluției pe care o discutăm azi nu este însă de a nega aceste eforturi, ci de a purta un dialog despre eforturile pe care autoritățile birmane trebuie să le facă în continuare. Printre aceste eforturi, unele trebuie să vizeze, în mod cert, situația dramatică din regiunea Rakhine. Declararea stării de urgență este un pas important, dar guvernul trebuie să prevină și să oprească atacurile împotriva minorității Rohingya. Un astfel de pas ar presupune revizuirea Legii asupra cetățeniei din 1982, dar și o analiză a cauzelor care au dus la violențe. De asemenea, este nevoie de adoptarea unor măsuri adecvate, precum accesul egal la educație, acordarea de permise de lucru și respectarea libertății de mișcare. În ceea ce privește partea europeană, cred că trebuie să ne manifestăm disponibilitatea de a contribui la stabilizarea situației prin ajutoare umanitare. Birmania a progresat, ce i drept, în ultima perioadă, de la o țară care era considerată o tiranie, la o țară ale cărei eforturi de a merge spre democrație sunt, cum spuneam, recunoscute. Tocmai de aceea, ar fi păcat ca aceste eforturi să fie puse sub semnul întrebării datorită situației din Rakhine.